W przeciwieństwie do poprzednich prezydencji rząd belgijski nie przedstawił swoich priorytetów, a jedynie opracowano program prac dostosowany do kalendarza unijnego. Rodzi się zatem pytanie, czy podczas tego półrocza zostaną poruszone ważne dla mieszkańców Unii Europejskiej problemy. Co prawda rząd belgijski zapowiedział, że podczas swojej prezydencji dokona przeglądu unijnych aktów prawnych i działań na wypadek katastrof naturalnych. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza w aspekcie mających miejsce klęsk powodzi, który ostatnio dotknęły nie tylko mój kraj, Polskę, ale również Rumunię, Słowację, Węgry czy Francję. Ludzie dotknięci taką tragedią oczekują szybkiej i sprawnej pomocy, a także dobrej koordynacji podjętych działań. Mam więc nadzieję, że pomimo wewnętrznych problemów podczas prezydencji belgijskiej zostaną podjęte prace w tej materii tak, jak zostało to zapowiedziane.